Podpredsednik, hvala lepa. Pa dovoli mi, da ti ob današnjem dnevu vendarle čestitam in ti želim vse dobro. Prej sem pozabil, v bistvu na tvoji temi, ampak, okej. Pred mano je bila Janja Sluga, velika borka za gasilstvo. Jaz upam, da bo dobila v tem letu kakšno priznanje in medaljo. Za mano je veliki gasilec, tako da jaz verjetno ne bom kaj pametnega povedal, ampak, s tem zakonom seveda se že nekaj časa ukvarjamo, že v prejšnjem mandatu je predlog zadnje dni pred volitvami vložil ta zakon. Na neki način se nismo mogli takrat izogniti, predvolilni ihti. Zdaj pa moram reči, da sem tudi jaz zadovoljen, da je prišlo do enega dogovora, da je, gospod Doblekar ta zakon vložil. Janja, ki je v bistvu prejšnji mandat zagovarjala, sta se združila in danes obadva skupaj, v bistvu prepričujeta, kako je ta zakon fajn, podpisali smo ga tudi Socialni demokrati in mislim, da je, zakon, da bo zakon imel svoj namen, da bomo poenostavili nekatere zadeve v prostovoljnih gasilskih društvih. Edino, kaj sem opazil, med vama ni velikega tovarištva, ne. Tam sem videl predlagatelj, pa ti je pobrala več kot sedemdeset procentov, ampak recimo, da je doma, pa, da ima več izkušenj na tem, področju. V glavnem, jaz se strinjam z gospodom Černačem, ki je rekel, če že sprejemamo ta zakon, probajmo biti manj birokratski oziroma ne se igrati s to veliko regulacijo. Žal mi je, bil je minister za infrastrukturo, to bi lahko seveda takrat naredil, mogoče prekratek čas. In se absolutno strinjam. Da ne bomo zdaj zakon sprejeli, ki bo v bistvu še bolj zategnil zadeve in bo, še bom rekel, še večjo birokracijo naredil med, prostovoljnimi gasilskimi, društvi, ki imajo vsakodnevne težave z nabiranjem denarja, z dogovarjanjem z lokalnimi skupnostmi, z nabavami novimi stvarmi, predvsem pa tudi z gasilsko zvezo, na katero se zdaj vsi skupaj tako radi sklicujemo, ne. Tudi če bi, ker sem tudi jaz član, gasilskega društva, če bi gasilska zveza tudi ona svoje regulacijo pa svojo birokracijo pa svoje nekatere, bom rekel, zadeve malo sprostila, bi mogoče bistveno bistveno manj denarja zapravili, za nepotrebne, zadeve, kar se tiče operativnih gasilcev, ker vemo, da jih je treba imeti v društvih štiriinpetdeset, pa vsi vemo, da jih v prostovoljnem gasilskem društvu v neki vasi nimamo, pa moramo imeti vseeno za štiriinpetdeset ljudi, opremo, realno pa imamo dvajset ali pa petnajst pravih prostovoljnih gasilcev oziroma operativnih gasilcev, ki grejo zmeraj, bom rekel, na na teren in takih zadev je kar nekaj, ki bi jih lahko tudi gasilska zveza, na neki način sprostila in bi bilo mogoče več denarja za pravo opremo, predvsem pa več denarja za izobraževanje, ki mislim, da ga, gasilska prostovoljna gasilska društva, za posameznike najbolj, potrebujejo. Če kje, to je moje mnenje, lokalna skupnost ali pa lokalna samouprava zelo dobro, tista, ki je pametna, bom rekel, župan zelo dobro poskrbi za to, da so naša prostovoljna gasilska društva dobro opremljena, in kakor jaz spremljam zadeve, vidim, da, takšno dobro opremo, kot imajo naša prostovoljna gasilska društva, glede avtomobilov, opreme, je malokje, drugje in mislim, da je to prav, in noben denar, ki ga vržemo v prostovoljno gasilsko društvo, ni vržen stran, ker nikdar ne vemo, kdaj rabimo gasilci. Jaz ne bom demagog, ampak vi veste, da danes gasilska društva, posamezniki, še najmanj, hvala bogu, gasijo, delajo pa vse drugo, kar je potrebno, v lokalni skupnosti, od tega, da so redarji, od tega, da, urejajo, bom rekel, marsikakšno stvar, ki bi jo mogoče kaka druga inštitucija opravlja, ampak kadar je težko, se v občinah, bom rekel, poslužujemo gasilskih društev, zato pa tudi takšen, takšen odnos. Zelo enostavno, jaz ne bi veliko kompliciral, zelo enostavno je, kadar gre, grejo na, na neki način v akcijo, lahko to, gasilko gasilski avto, ki je pa za C-izpit, vozi gasilec, ki naredi neko neko preverjanje z B-izpitom. To moramo enostavno narediti. Če tukaj spravimo noter še policiste, reševalce in vse tiste, ki, bom rekel, pomagajo v težkih, razmerah smo, po moje, kar veliko veliko naredili. Se pa tudi jaz strinjam z Janijem in s podobnimi, veste, mi smo že v prejšnjem mandatu, tudi SMC, če se spomnite, ko sem rekel, en, pa mislim, da je Franc Breznik tudi zagovarjal ta zakon o teh motorjih, ki jih registriramo, ne, saj to, bom da ne bomo zdaj podobno naredili, da bomo spet naredili neki zakon, ki bo omogočil nekaterim, da bojo služili na lahek način. In zato jaz mislim, da je treba biti tule po moje zelo zelo previden in najti varianto, kako na neki kontroliran način zelo z majhnimi sredstvi priti do tega, da bojo lahko, bom rekel, da bojo lahko operativni gasilci še bolj operativni, in da ne bojo čakali človeka, ki ima, ki ga slučajno ni doma ali pa je kje drugje, pa ima C-, C-izpit. Tako da, jaz, absolutno to na neki način, podpiram, kdo pa si bo na koncu medaljo, dal zaradi tega zakona, pa izvolite, jaz bom samo pritisnil knof za. Hvala lepa.